Wat wij dus nodig hebben is niet in de eerste plaats dat gisteren door mijnheer Barroso aangekondigde nieuw Europees verdrag. Neen, wat wij nodig hebben in realiteit is dat eerst grondig wordt herbekeken waar en hoe Europees beleid echt nuttig en echt nodig is en waar het helemaal niet nuttig of nodig is. Tevens moeten wij herbekijken hoeveel Europese instellingen, hoeveel Europese administraties en Europese regeltjes echt nuttig en nodig zijn en hoeveel er niet nuttig of nodig zijn. Daar zijn mijns inziens niet enkel zeer grote besparingen voor de belastingbetalers te vinden, maar ook een echt respect voor het subsidiariteitsbeginsel, heel wat meer respect dan het kurieren am Symptom waartoe wij gedoemd lijken.

Er wordt een beetje jubelend gedaan over die zgn.

Laat ons eerlijk zijn, zij is nauwelijks één keer gebruikt. Zij is niet veel meer dan een doekje voor het bloeden, een inspraak voor nationale parlementen die in werkelijkheid nauwelijks een inspraak is.